Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani minister! V preteklem mesecu, zlasti pa v preteklem tednu, smo lahko spremljali kar dramatične novice v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za črpanje zemeljskega plina s postopki hidravlične stimulacije oziroma tako imenovanega frackinga v Petišovcih. Odredili ste notranji nadzor nad delom Agencije Republike Slovenije za okolje zvezi z izdajo dveh dovoljenj za izvajanje frackinga. Zaradi tega ste bili deležni pogroma, groženj in izsiljevanj na družabnih omrežjih s strani tako imenovanih investitorjev. V notranjem nadzoru pa ste ugotovili nedovoljene in nedopustne pritiske na zaposlene na agenciji. V obeh postopkih ste sta bili kršeni načeli tako samostojnosti kot tudi neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb. Zaradi nepravilnosti je tudi odstopil sam direktor agencije za okolje. Poročilo nadzora je označeno s stopnjo tajnosti interno. Rekli ste, da ste stopnjo tajnosti dali na poročilo zato, da zavarujete svoje zaposlene, pa me zanima zakaj jih varujete oziroma pred čim jih varujete, ali jih zavarujete prej javnim linčem zaradi njihovega ravnanja ali jih varujete zaradi nadaljnjih pritiskov s strani korporacije Accent resources, ki hoče izvajati fracking. Drugo vprašanje je, kaj bo sedaj s samim okoljevarstvenim dovoljenjem. Kljub nedovoljenim in nedopustnim pritiskom na zaposlene se postopka izdaje okoljevarstvenih dovoljenj nadaljujeta. Kako je mogoče, da ugotovite vse to, kar ste ugotovili, da zaradi nepravilnosti odleti samo direktor organa, ki postopek vodi, tistim, ki so vse te pritiske, vse te grožnje izvajali, pa se ne zgodi pravzaprav nič in so še naprej, stranka v postopku in bodo morda na koncu koncev celo dobili to okoljevarstveno dovoljenje za črpanje fosilnih goriv z najbolj umazano možno tehnologijo. Torej me zanima, ali bo to okoljevarstveno dovoljenje izdano, ali boste izrabili ugotovitve iz notranjega nadzora za zaustavitev izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in ali menite, da bi bilo dobro fracking kot tak prepovedati, namreč gre za okoljsko izredno sporno tehnologijo pridobivanja zemeljskega plina, katerega bi morali kot fosilni energent zaradi podnebnih sprememb pustiti tam, kjer je, v zemlji. Toliko za enkrat. Hvala lepa.